Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci. Finančni viri lokalnih oblasti morajo biti v sorazmerju z nalogami, ki jih določata Ustava in zakon. To je eden od temeljnih postulatov evropske listine o lokalni samoupravi, katere podpisnica je kajpada tudi Slovenija in ki je pri nas, kar se tiče financiranja lokalne samouprave, mrtva črka na papirju. To je svoje vrste kurioziteta, zato ker smo, denimo, pri spoštovanju pravil, ki nam jih Evropska komisija in Evropska centralna banka nalagata glede odplačevanja javnega dolga, dosledni oziroma bolj papeški kot papež, pri financiranju lastne samouprave se pa na evropsko dokumentacijo požvižgamo, kot da je sploh ni. Povprečni stroški za financiranje občinskih nalog so pravzaprav danes tema razprave. S strani vlade smo slišali, da je povprečnina izračunana v skladu z zakonom in da je optimalna, da bolje ne more biti. S strani predstavnikov reprezentativnih združenj občin smo dobili nekoliko drugačne podatke, zato ker te gospe in gospodje izhajajo iz prakse, iz vsakodnevnega poslovanja, in dobro vedo, kako se lokalna samouprava financira. Obstajajo tri različna razlikovalna področja, in sicer, vlada in predstavniki občin se nikakor ne morejo uskladiti glede tega, kako ovrednotiti nove naloge v občinah za leti dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset, tiste nove naloge, ki so jih vsa ministrstva v vladi opredelila kot naloge, ki jih morajo občine opraviti. Skupnost občin Slovenije pravi, da bi morali za leto dva tisoč dvajset za opravljanje teh novih nalog dobiti dodatnih sedemindvajset celih osem evrov pri povprečnini in za leto dva tisoč enaindvajset sedemintrideset celih en evro. Vlada pravi, da ne. Druga zadeva - v kolikšni višini opredeliti povišane stroške dela v letih dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset? Tudi zadeva, ki med vlado in reprezentativnimi združenji občin ne more biti usklajena. Tu nikakor ne pride do kohezije. In tretja, najpomembnejša zadeva - tisto, na kar se predstavniki vlade sklicujejo kot na Sveto pismo, to je ta znamenita metodologija za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog, ki je bila sprejeta dva tisoč osemnajst, arbitrarno v Državnem zboru, brez kakršnegakoli sodelovanja s predstavniki občinskih združenj, in ki enostavno določa, da se za izračun povprečnih stroškov za financiranje občin upošteva povprečje zadnjih štirih let, ne pa dejanski stroški zadnjega leta, in tu je tudi največji razkorak, zakaj tisti povprečje štirih let lahko bistveno zniža osnovo in predvsem bistveno pokvari sliko o tem, kaj občine dejansko potrebujejo. In potem tu poslušamo, da je vse usklajeno in da je vse pravzaprav optimalno. Nič ni usklajeno in nič ni optimalno, zato ker tudi ne more biti, dokler je osnova ne konvergentno pogajanje, ampak izrazito divergentna stališča. Gospe in gospodje, lokalna samouprava je po svojem bistvu antipod državni oblasti. To moramo vedeti. Zakaj državni oblasti lokalna samouprava v delni obliki jemlje moč in jemlje pristojnost? To je v vseh normalnih državah ustavno določeno in tudi sprejeto in zato je naravna reakcija predstavnikov državnih oblasti, da poskušajo lokalno samoupravo omejevati. Tudi to ni nekaj, kar bi bilo nenavadno, in ta omejitev je dejstvena, ki jo moramo upoštevati, kadar govorimo o financiranju lokalne samouprave, predvsem pa moramo pri bodočih perspektivah takšno omejitev na vsak način preseči. In glede na to, kar se v Sloveniji dogaja, je takšno omejitev mogoče preseči izključno v Državnem zboru, v zakonodajni veji oblasti in nikjer drugje. Gospe in gospodje! Leta dva tisoč enajst je bila povprečnina za občine petsto štiriinpetdeset celih petdeset evra. Leta dva tisoč osemnajst je bila petsto triinsedemdeset celih petdeset. V v sedmih letih smo mi naredili rast pri povprečnini za tri cele štiri odstotke in danes poslušam tukaj, kako bistveno se dviguje povprečnina, v v pardon, v sedmih letih za tri cele štiri odstotke in to samo zato, ker je vmes povprečnina drastično padala in je dno dosegla v drugi polovici leta dva tisoč petnajst, ko je bila petsto devetnajst evrov. Slišim pripombe, da je porast za leto dva tisoč dvajset iz petsto devetinosemdeset celih enajst na šeststo oseminpetdeset celih osemdeset nenormalno visok. In da je porast za leto dva tisoč enaindvajset iz petsto oseminosemdeset celih trideset na šesto šesto oseminšestdeset celih deset ravno tako nenormalno visok. Poslušajte, prosim, tole, gospe in gospodje. Leta dva tisoč štirinajst, pred petimi leti, je bila povprečnina za občine, izračunana s strani Ministrstva za finance, šeststo devetinšestdeset evrov. Pred petimi leti in je bilo to normalna zadeva. Res je, da je bila realizirana v višini petsto šestintrideset evrov. Danes bi to naj bilo nekaj posebnega. Ne. To je povsem normalno. Če pogledamo naprej, leta dva tisoč petnajst je bila s strani Ministrstva za finance izračunana povprečnina šeststo dvainšestdeset celih oseminšestdeset evra in dva tisoč šestnajst - šeststo dvainpetdeset celih šestdeset evra. Vse znotraj teh gabaritov, o o katerih se danes pogovarjamo. Res pa je, kar sem že tudi zadnjič povedal, pri razpravi o zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, da je izplen iz dohodnine v tistih letih bil znatno manjši in da država niti približno v svojem proračunu ni imela sredstev, da bi to lahko občinam nadoknadila. In zato je pomembno, ko se pogovarjamo o o povprečnini, da mislimo tudi na perspektivo. Mi imamo, gospe in gospodje, v odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja državi država za leti dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajsetih dva tisoč enaindvajset določeni najvišji obseg izdatkov na nivoju lokalne samouprave. Dva tisoč tristo dvajset milijonov v letu dvajset in dva tisoč tristo šestdeset milijonov v letu enaindvajset. To zelo nazorno kaže, v kakšnem smislu je lokalna samouprava izjemno pomemben državni podsistem in kako je treba biti izjemno pazljiv, da je ta podsistem ustrezno finančno kapacitiran. Naj vam povem s konkretnimi primeri, od leta dva tisoč enajst do vključno leta dva tisoč devetnajst, kako je izgledalo denimo na primeru občine Šentjur, iz katere prihajam in kjer sem bil osem let podžupan, financiranje iz naslova povprečnine. Pri nas je v celotni strukturi prihodkov občinskega proračuna dohodnina izjemno pomembno vir in predstavlja več kot petinšestdeset odstotkov celotnih prihodkov. Mi smo v letih enajst do vključno devetnajst imeli po izračunih Ministrstva za finance nakazil v proračun iz naslova dohodnine za sedemnajst milijonov in tristo tisoč evrov manj, kot bi morali imeti po izračunih ministrstva. Prihodkovna zmožnost občine Šentjur v enem proračunskem letu se giblje med šestnajst in sedemnajst milijoni evrov. Mi smo dejansko v osmih letih izgubili en celoten občinski proračun. In takšnih občin je v Sloveniji, govorim preko palca, ampak verjetno med osemdeset in sto. Najmanj. To so zelo resne zadeve, ki lokalno samoupravo postavljajo v takšno luč, da mora dejansko skrbeti za to, da predvsem preživi, ne pa da investira. In osnovna naloga lokalne samouprave je tudi investiranje. V letu dva tisoč dvajset je predvideno, da bo iz dohodnine v proračun nateklo za dva tisoč sedemsto devetnajst milijonov evrov. Ta vrednost je razdeljena na tri dele. Na občinske proračune, na državni proračun in na proračun oziroma na dohodnino kot dodatni vir financiranja glavnega mesta. Tisoč dvesto petintrideset milijonov evrov bo namenjeno občinam, tisoč štiristo devetinšestdeset državi in tisto razliko okrog petnajst milijonov po posebnem zakonu za dodatno financiranje glavnega mesta, tisoč štiristo devetinšestdeset torej državi. To govorim zato, ker želim poudariti, da smo soočeni s politiko, katere koalicijski poslanec sem tudi sam, in s to politiko se ne strinjam. To moram javno povedati. S politiko, ki ni sposobna ali pa ni zmožna oblikovati alternativ. In če tega ni zmožna storiti, potem to ni več politika. In to je tista moja ključna dilema pri razpravi o financiranju občin in o povprečnini. Gospe in gospodje, še nekaj v zvezi s tem, s tisto znamenito slovensko trditvijo, da država nekaj daje občinam. Država občinam ne daje ničesar. Tisti, ki državi kaj dajemo, smo mi, davkoplačevalci. Vsi tisti, ki v konkretnem primeru vsi tisti, ki plačujemo dohodnino, dohodnino država preko svoje prisilne inštitucije finančne uprave pobere in jo potem redistribuira nazaj v občine. In redistribuirajo nam, ki smo jo vplačali, zato ker hočemo imeti protistoritve. Protistoritve se pa imenujejo kvalitetne, lokalne javne storitve. In to je na na mizi danes. To je problem, s katerim se soočamo. Vodooskrba, odvajanje čiščenja odpadnih voda, otroško varstvo, osnovno šolstvo, zagotavljanje požarnih in reševalnih služb in še naprej po celotnem sistemu. O tem se danes pogovarjamo. In s temi sredstvi se te storitve zagotavljajo. To, da imamo mi kvalitetne vrtce, da so ljudje zadovoljni s tem, ko imajo dobre vzgojiteljice in izjemno kvalitetne materialne pogoje za otroško varstvo, to ni padlo z neba. To je zasluga občin. In to je treba vedeti. In še nekaj, gospe in gospodje. Sprašujejo me zdaj zadnje dni, kaj se grem. Da sem se postavil proti lastni vladi. Poglejte, kar se tiče lokalne samouprave, je stvar, ki znatno presega razmerja med levico in desnico, ki znatno presega recimo svetovnonazorske opredelitve ali pa idejne usmeritve. Kakorkoli gledate. Ko mi govorimo o lokalni samoupravi, govorimo o čisto vsakem prebivalcu te države. Čisto vsaki občan ali pa občanka. In milijon pa pol nas je takih, ki dohodnino plačujemo. In to znatno presega kakršnakoli antipodna razmerja. Razmišljam predvsem tako: absolutno ne bom podprl amandmaja, ki ga je vložila vlada. Zato ker zagovarjam stališče, da tisto, kar so pripravila reprezentativna združenja občin, je prava, prava stvar. In gre predvsem za to, ali bom storil oziroma ali bom ravnal prav ali bom ravnal narobe. In v tem primeru sem prepričan, da bom ravnal prav. Predvsem zato, ker imam izkušnje in dobro vem, o čem govorim. Veste, jaz zelo dobro vem, kaj pomeni, ko ti znižajo povprečnino iz petsto štiriinpetdeset na petsto dvaindvajset. Kaj to pomeni v strukturi proračuna za prihodnje leto? Zelo dobro mi je to jasno. In tudi nekaj, če potegnemo analogijo denimo s kreditiranjem ali pa zadolževanjem občin. Mi se lahko držimo, veste, tistega določila o zakonu o financiranju občin, ki govorijo o tem, kakšna je največja stopnja zadolženosti. Lahko smo vedno pod to stopnjo, ampak nikakor to ne pomeni, da bomo mi hkrati tudi sposobni likvidno poravnavati svoje obveznosti na nivoju občine. To nikakor ne pomeni. In ne mislite si, da je teh šeststo oseminpetdeset osemdeset in šeststo oseminšestdeset celih deset dovolj. Ni dovolj. Je pa tisto, kar je v skladu z zakonom. In še nekaj bi želel povedati za konec. Zadnjič sem poslušal nekoga na Odboru za finance, ki je govoril, da imamo v Sloveniji tudi občine, ki imajo preveč denarja. Jaz takemu človeku lahko sporočim samo eno stvar: naj se usede v avto, naj gre v tisto občino in se naj po tisti občini zapelje, pa naj gleda samo tiste stvari, ki so vidne. Vodovodov, kanalizacij ne bo videl, zato ker so pod zemljo. Bo pa videl lokalne ceste, bo videl javne poti, bo videl nekategorizirane ceste, bo videl javno razsvetljavo, bo videl javne objekte od kulturnih domov, vrtcev, osnovnih šol, pa naj potem oceni, če so te občine res tako bogate, da imajo preveč denarja. Malo preveč demagogije se okrog tega zganja in bistveno premalo se gledajo številke, zlasti pa izračuni. Hvala lepa.